Señor Presidente, estimados colegas, nos encontramos ante dos decisiones de la Oficina Europea de Patentes que no podemos dejar pasar por alto por la inseguridad y los perjuicios que pueden causar al sector de la investigación en el sector primario. Es importante que se siga respetando el modelo actual, con la excepción de los obtentores, para que estos puedan seguir usando las variedades vegetales en el sector agrícola. Si bien es cierto que la propiedad intelectual ha de estar salvaguardada para no desincentivar determinadas investigaciones, durante años el modelo existente actualmente ha funcionado muy bien y ha permitido que se realice en toda Europa una importantísima labor de innovación y desarrollo, que ha conseguido, gracias al esfuerzo de todos los europeos que se dedican a ello, que nuestro sector agroalimentario alcance las más altas cotas de calidad y reconocimiento a nivel mundial. La exención de los obtentores ha de ser respetada, y ha de seguir permitiéndose que se investigue sin necesidad de pagar licencias o cánones. De lo contrario, estaríamos empezando a cavar la tumba de un sector de innovación muy importante para la economía de muchas regiones europeas, sobre todo regiones vinculadas al mundo rural. Y no solo eso, también se pondría en serio riesgo la diversidad de variedades vegetales de que ahora gozamos y se coartaría la libertad de elección de los propios consumidores europeos.